Madame la Présidente, mon groupe est résolument opposé à cette modification du règlement de Schengen visant soi-disant à établir des contrôles des frontières systématiques et obligatoires. C'est un nouvel étage dans la construction d'une Europe forteresse sécuritaire, qui prend une nouvelle tournure depuis 2015 au nom de la lutte contre le terrorisme et de la soi-disant crise migratoire, en confondant sans état d'âme l'un et l'autre et en alimentant, de fait, le racisme et la xénophobie. Les États membres adhèrent à cette construction qui leur permet de se décharger de leurs responsabilités sur le dos de l'Union européenne. Ce règlement ne peut être vu indépendamment des autres textes, qui nous sont actuellement soumis, et notamment des mal nommées frontières intelligentes. Ce texte va permettre de contrôler les ressortissants des pays tiers à leur entrée et, désormais, à leur sortie et, pour faire bonne mesure, on y ajoute les citoyens européens. Mais en pratique, les contrôles seront aléatoires, on ne consultera les bases de données pertinentes qu'en cas de doute sur la validité des documents de voyage.

Et certaines catégories de personnes pourront également en être exonérées.